í tilkynningu um breytingu á stjórn þingflokks vinstri hreyfingarinnar græns framboðs sem lesin var í gær láðist að tilkynna að þuríður backman er nýr ritari þingflokksins í stað atla gíslasonar